Señora Presidenta, quería denunciar que algunos Gobiernos de Estados miembros están ordenando cargas policiales en las manifestaciones contra los recortes que se están sufriendo, sobre todo en el sur de Europa.

Al no estar identificados, cualquier carga policial desproporcionada, cualquier abuso frente a cualquier ciudadano, queda impune, porque no se puede identificar al agente que ha actuado de forma irregular.

la responsabilidad no es de la policía, sino de las personas encargadas de dar la orden con estas condiciones y, por lo tanto, creo que hay que hacer una reflexión para garantizar que no quede impune ninguna actuación de ningún miembro de las fuerzas de seguridad.